Pane předsedající, vítám tuto zprávu Evropského parlamentu z vlastního podnětu a jsem toho názoru, že členské státy musí zavést právní předpisy, které jsou pro zastavení násilí páchaného na ženách nezbytné.

Skupina ECR se zavázala podporovat rodiny a především děti. S tím souvisí problém domácího násilí. Domácí násilí má totiž katastrofální důsledky pro všechny rodinné příslušníky, a to zejména pro děti. Děti, které jsou opakovaně svědky domácího násilí, často přijímají násilí jako běžnou normu chování. Je velká pravděpodobnost, že se samy budou dopouštět těchto činů ve škole nebo později v životě. Násilí páchané na ženách podle mého názoru odráží a posiluje nerovnosti mezi muži a ženami, a tudíž často utváří postavení žen ve společnosti. Je běžné, že se ženy vystavené domácímu násilí dostávají do ekonomické závislosti a jsou vystaveny psychickému tlaku pachatele. Je nutné věnovat náležitou pozornost domácímu násilí s cílem odhalit jej a pomoci jeho obětem, ženám i dětem. Je třeba proto zvýšit povědomí o výskytu tohoto násilí. Je potřeba celospolečenské diskuse o tomto jevu a je nutné vést osvětové preventivní kampaně, jelikož ženy často ze strachu o sebe a o své děti nerady své traumatizující zážitky sdělují veřejnosti. V souvislosti s tím podporuji i zavedení evropského ochranného příkazu, který by mimo jiné mohl na evropské úrovni pomoci obětem domácího násilí, pokud bude mít pevný právní základ.